Unele au decis chiar închiderea unor spitale care se află în orașe mai mici sau realizează un număr mic de intervenții chirurgicale. În special pacienții din zonele rurale sau din localitățile izolate sunt obligați să parcurgă zeci de kilometri pentru a beneficia de servicii medicale de specialitate. Inegalitățile în materie de sănătate există, deci, nu doar între statele membre, ci și între regiunile acestora. Reducerea bugetelor programelor naționale de sănătate periclitează accesul la cele mai noi și mai eficace tratamente. De asemenea, reducerea subvențiilor pentru unele tratamente înseamnă imposibilitatea continuării tratamentului de către pacienți, cu consecințe și costuri mult mai mari pentru sănătatea acestora. Inegalitățile din sistemul de sănătate european determină și personalul medical să migreze către un alt stat membru pentru a și practica meseria. Iată de ce Comisia